auf eine Diskussion hinauslaufen, wo das Mandat sinnvollerweise zu verändern ist. Sie haben ja im Prinzip selbst angesprochen, dass die EZB Aufgaben übernommen hat, die an die Grenzen des Mandats gehen. Von daher ist es meines Erachtens durchaus zulässig, diese Fragen auf die Tagesordnung zu setzen.